virðulegur forseti ég mæli fyrir frumvarpi númer fimm hundruð fjörutíu og sjö á þingskjali níu hundruð þrjátíu og sjö sem lýtur að

vel kunnugt blasa við okkur fjölmörg verkefni í íslensku samfélagi sem við þurfum að takast á við í nýjum og áður óþekktum aðstæðum

eru afleiðingar af víðtækri pólitískri spillingu og stórfelldu fjármálalegu misferli það er hins vegar fyrir mörgum öðrum þjóðum veraldarinnar ekki ný viðfangsefni og því hafa verið þróuð úrræði í lögum í öðrum löndum sem við eigum ekki til í okkar löggjöf og vegna þeirra aðstæðna sem við núna erum í þurfum við að líta til þeirra ráða sem menn hafa þróað í lögum annarra landa og kannað að hve miklu leyti ástæða er til að innleiða þau í okkar rétt til að hjálpa okkur til að takast á við afleiðingar hrunsins sú þróun sem þetta mál lýtur að upptöku eigna er einkanlega sú þróun í löggjöf að vinna gegn því að það borgi sig að fremja glæpi hvernig verður það árangursríkast gert það verður árangursríkast gert með því að leita eftir því að gera upptækan hagnað af spillingu og glæpum hvers konar vegna þess að um leið og samfélag okkar er að þróast verðum við auðvitað alltaf að þróa líka rétt borgaranna og vernd borgaranna meðal annars vernd þeirra í refsiréttinum undirstrika og tryggja það að hver maður er saklaus uns sekt hans er sönnuð en þannig megum við auðvitað ekki þróa skipulag okkar að það verði svo að það borgi sig nánast að fremja glæpi því leita menn ekki bara hér heldur um allan heim að nýjum og nýjum leiðum sem geti samrýmst þeim hugmyndum sem við höfum um grundvallarmannréttindi og vernd borgaranna en dragi jafnframt eins og kostur er úr ólögmætum ávinningi manna af því að brjóta lög hluti af þeirri þróun löggjafar

um að gera upptækan ávinning án refsidóms þetta er úrræði sem er að finna í mörgum löndum einkum ruddu þau sér fyrst til rúms í þeim löndum sem búa við engilsaxneskan rétt og frændur okkar írar innleiddu það í sinn rétt á síðasta áratug síðustu aldar árið nítján hundruð níutíu og sex nánar tiltekið og hafa náð gríðarlega miklum árangri í því að gera upptækan ávinning af ólögmætri starfsemi síðan í mörgum öðrum löndum sem byggja á engilsaxneskum rétti er úrræði til en líka í einkamálahefðinni meðal annars í sviss útgáfur af þessu í noregi og þannig mætti áfram telja það er sömuleiðis um þetta úrræði fjallað í samningi sameinuðu þjóðanna gegn spillingu og því beint til aðildarríkjanna að yfirvega hvort rétt sé í baráttu við spillingu að innleiða þetta lagaúrræði í rétt aðildarríkjanna án þess að beinlínis sé mælt fyrir um það sá samningur hefur verið staðfestur af öllum norðurlöndunum utan okkar en staðfestingarmál var á málaskrá ríkisstjórnarinnar og aðild okkar að spillingarsáttmálanum þannig fullgildur trúlega á allra næstu misserum sömuleiðis er um úrræðið fjallað í tengslum við aðildarumsókn íslands að evrópusambandinu þó þetta mál sé ekki flutt til að greiða fyrir aðild íslands að evrópusambandinu eins og er mikið áhugamál þess þingmanns sem hér stendur en það er vakin athygli á því að þessar heimildir eru í lögum ýmissa aðildarríkja og eitt af því sem þetta upptökuúrræði eigna er gagnlegt við er að sækja eignir sem menn hafa haft af ólögmætri starfsemi yfir landamærin þó að menn hafi skotið eignunum úr því landi þar sem þeir gerðust brotlegir sé mikilvægt að hægt sé að sækja eignirnar yfir landamæri og þess vegna þurfi að huga að því að þar sem þessar heimildir séu ekki í íslenskum rétti en þá geti auðvitað verið að aðildarríki í evrópusambandinu svo sem eins og írland vilji sækja eignir hingað til lands og því þurfi að skoða með hvaða hætti þurfi að mæta því í íslenskri löggjöf í meginatriðum þegar það hefur rannsakað mál þar sem það telur að um refsiverðan verknað hafi verið að ræða en telur að það hafi ekki nægilega ítarleg sönnunargögn til að fá örugglega felldan refsidóm yfir hinum brotlega en hins vegar sé það mat ákæruvaldsins að samkvæmt þeim sönnunarkröfum sem eru gerðar í einkamálum manna á milli sönnunarkröfur sem dómarar gera í einkamálum þau sönnunargögn sem fyrir liggi um þessi brot uppfylli sannarlega þær sönnunarkröfur einkamálaréttarins og því sé með eignardómsmáli hægt af hálfu saksóknaravaldsins að fara ekki í refsimál við þann sem í hlut átti enda telji saksóknarinn að það muni ekki ná fram að ganga því að sannarlega leggjum við ríka áherslu á að hið opinbera verði að sanna umfram allan minnsta vafa til að fá dóm í refsimáli en að ákæruvaldið geti stefnt til upptöku eignanna og þá séu gerðar kröfur einkamálaréttar og saksóknaranum nægi þá að sýna fram á að það séu verulegar líkur á því að viðkomandi eignir séu með ólögmætum hætti eða brotum tengdar nú er sjálfur frumvarpstextinn sem hér er settur fram fremur stuttur og einfaldur einfaldlega til þess ætlaður að opna þessa leið og ég tel að það sé eðlilegt í hinni þinglegu meðferð og þegar háttvirta allsherjarnefnd leitar umsagnar um málið sé að skoðað hvort í tengslum við innleiðingu á þessu úrræði sé rétt að festa enn frekar og nákvæmar við hvaða aðstæður og með hvaða hætti saksóknarinn eigi þá að fara fram í slíkum málum það er sömuleiðis

við afgreiddum í efnahags og skattanefnd fyrr á árinu heimildir til skattrannsóknayfirvalda til að kyrrsetja eignir og við höfum þegar séð hversu öflugt tæki það er til að vinna í þeim málum sem nú kalla á úrlausnir í okkar samfélagi ég er ekki í nokkrum vafa um að það er ástæða fyrir því að æ fleiri lönd hafa verið að innleiða þessi úrræði í sinn rétt ástæðan er þessi að okkur er það mikilvægt

vegna þess að það má ekki þróast á þann veg að það einfaldlega borgi sig að fremja glæpi lagaumhverfi okkar þarf að vera þvert á móti með þeim hætti að eins og kostur er sé hægt að sækja slíkan ávinning og gera hann upptækan einmitt til að það borgi sig ekki að fremja glæpi þessi úrræði hafa auðvitað víða verið notuð um langt skeið og það er meðal annars svo að það hefur reynt á ákvæði þeirra fyrir meðal annars mannréttindadómstóli evrópu og hér erum við að tala um ákvæði eins og ákvæðin um sanngjarna málsmeðferð sem er auðvitað gríðarlega mikilvægt að borin sé full virðing fyrir og gætt að í hvívetna en þau ákvæði hafa ekki verið talin standa gegn þessum úrræðum sömuleiðis hefur reynt á sjónarmið um einkaeignarrétt í málum af þessu tagi og sömuleiðis hvað það varðar hefur sú löggjöf sú sem þar hefur reynt á haldið enda eru auðvitað úrræði af þessu tagi kannski fremur innleidd til að verja eignarrétt manna fyrir brotastarfsemi fyrir glæpum og fyrir ólögmætum aðgerðum sem rýra eignir manna og til þess einmitt að gera upptækar eignir sem menn með óréttmætum og ólögmætum hætti hafa á unnið sér í þeim sérstöku aðstæðum sem við erum þá er auðvitað eðlilegt að þetta komi á dagskrá og við tökum þá umræðu hvort við séum ekki þangað komin eins og fjölmargar aðrar þjóðir að þurfa að hafa fyrir okkar saksóknara þetta úrræði fyrir hendi auðvitað geta verið aðstæður þar sem saksóknarinn telur sig vita nánast fyrir víst og hafa fást fullar sönnur fyrir því að brot hafi verið framin og jafnvel gríðarlegur ávinningur komið í aðra hönd þeim sem frömdu brotin en eitthvað skorti þó upp á til að unnt sé að fá refsidóm í málinu og þá er það að mati flutningsmanns ákaflega mikilvægt að saksóknarinn við slíkar aðstæður hafi aðra leið og geti sótt ekki að einstaklingum því hver maður á að vera saklaus uns sekt hans er